Herr Präsident! Ich möchte mich der Entschließung, die vorgelegt ist, ausdrücklich inhaltlich anschließen, möchte aber die Gelegenheit am Ende dieser Aussprache gerne dazu nutzen, den für Energie zuständigen Kommissar Günther Oettinger zu fragen, ob es auf der Ebene der Europäischen Kommission Überlegungen gibt, die wasserwirtschaftlichen Vorräte, die in Ruanda durchaus schlummern, dazu zu nutzen, mit entwicklungshilfepolitischen Maßnahmen in Ruanda entsprechend auf die Situation, die wir gerade diskutiert haben, einzuwirken.